Bürokratieabbau und Vereinfachung der Gesetze und Verordnungen in allen Politikfeldern der Europäischen Union sind oberste Priorität für uns Parlamentarier. Nur so erreichen wir einen effizienten Umgang mit Steuergeldern und steigern die Akzeptanz unserer politischen Entscheidungen bei den Menschen. Gerade deswegen ist es im Agrarsektor wichtig, dass solche Vereinfachungen auch direkt bei den Landwirten ankommen. Sie sollen schließlich Lebensmittel produzieren und keine Bücher schreiben.

Außerdem sollten wir dafür Sorge tragen, dass Sanktionen in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Verstoß liegen. Eine nachhaltige und effiziente Politik zeichnet sich doch dadurch aus, dass sie mehr Wert auf Beratung als auf Bestrafung legt.

Dies alles sollten wir beachten, wenn wir über die zukünftige gemeinsame Agrarpolitik diskutieren. Dazu muss noch intensiver darauf geachtet werden, dass es keine Doppelung von Formalitäten, von Kontrollen gibt und Papier nur dann gefüllt wird, wenn es real einen Mehrwert sowohl für die Verwaltung als auch für den Landwirt selbst gibt. Wir müssen endlich mehr miteinander und nicht gegeneinander arbeiten.